Herr Präsident! Die grundsätzliche Ausrichtung des Vorschlags der Kommission und des ECON Berichts zur Energiesteuerrichtlinie würde eine einheitliche Behandlung aller Energiequellen bis 2023 durch einen technisch neutralen Ansatz ermöglichen, mit einem Mindeststeuersatz für alle gehandelten Treibstoffe sowie elektrizitätsbezogen auf CO

Gleichzeitig würden Anreize zur Nutzung schadstoffärmerer Energieerzeugnisse für den Übergang zu einer Wirtschaft mit einem geringen CO Ausstoß geschaffen. Der Richtlinienvorschlag würde für drei wichtige Steueranreize sorgen Erstens, CO 2 Emissionen zu reduzieren, zweitens, Energie einzusparen, drittens, einen Wechsel zu energieeffizienteren Treibstoffen und einer ökologischeren Energieerzeugung voranzubringen. Die Angleichung des Dieselkraftstoffs an die Benzinbesteuerung könnte Druck auf die Automobilindustrie ausüben, energieeffizientere Motoren zu entwickeln.